Madame la Présidente, je voudrais féliciter nos rapporteurs pour leur travail remarquable. L'EFSI a permis d'atteindre les objectifs d'investissement fixés en matière de montants.

Le nouvel EFSI devrait notamment permettre que la mise en œuvre du principe d'additionnalité imprègne la sélection des projets. Cette additionnalité se comprend dans ses trois dimensions financière, géographique et sectorielle.

Je note également, avec satisfaction, que ce prolongement ne se traduit pas, pour une fois, par de nouvelles coupes.